Madame la Présidente, dix huit mois après la révélation du scandale Dieselgate outre Atlantique et quinze mois après la constitution de notre commission d'enquête, les associations de consommateurs dans les États membres maintiennent la pression sur les constructeurs.